Înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, statele membre au negociat și semnat acorduri de investiții cu state terțe.

După Tratatul de la Lisabona, investițiile străine directe au devenit o competență exclusivă a Uniunii Europene și o parte integrantă a politicii comerciale a Uniunii. Prezenta propunere de regulament stabilește un cadru și condiții în care statele membre să fie autorizate să deschidă negocieri cu o țară terță pentru a modifica un acord bilateral de investiții existent.